Cependant, la décision qui sera prise le 15 octobre ne nous amènera pas à cette banque du climat que nous appelons de nos voeux, car 15 à 20 pour cent du portefeuille de la BEI contiennent encore des projets d'investissements dans les transports polluants. En effet, vous avez renoncé à sortir définitivement des fossiles en 2020 et vous continuez à financer les infrastructures de gaz. 40 pour cent de vos lignes de crédit sont encore sous traités par des banques qui financent les énergies fossiles. Quand cesserez vous de financer les banques qui contribuent à détruire le climat? Et quand cesserons nous, nous États membres et Conseil, Commission, BEI et parlementaires, de recevoir les lobbyistes des énergies fossiles?

L'heure n'est plus aux demi mesures, la démocratie, les droits humains et la préservation du climat sont en jeu.